Señora presidenta, hoy hemos traído a esta Cámara, a iniciativa del Grupo popular, el debate para que la Cámara reflexione sobre la quiebra de Thomas Cook, una empresa que superó dos guerras mundiales, 178 años de historia, pero no ha superado la adaptación a la digitalización, las incertidumbres del y el futuro

Hemos de reflexionar, porque al final era una compañía con 105 aviones, más de doscientos hoteles y más de quinientas agencias ubicadas casi todas en el Reino Unido

Mi región, las Islas Baleares, es una de las regiones —con Canarias, Andalucía y Cataluña— más afectadas por esta quiebra, no solamente por la pérdida de puestos de trabajo, sino también por la cantidad de personas, de turistas, que se quedaron en esos días en las propias islas. Quiero decirles, además, que esta quiebra trae problemas no solamente en hoteles en el sector terciario, en el sector de los transportes y en toda la economía en general. Por lo tanto, es de necesidad pedir que esta Comisión, que este Parlamento hagan un debate y una reflexión seria y profunda sobre el turismo una estrategia —como pide el sector— sobre turismo, verdaderamente una estrategia europea, que ayude a poder asumir los retos de la digitalización, que cambian a la velocidad de la luz necesitamos hacer una estrategia turística en un sector que representa más del 4 del PIB de la Unión Europea. También tenemos que reflexionar sobre cómo preparar la economía europea para amortiguar la caída de las grandes empresas y sus posibles efectos posteriores, que son muchos y diversos.

Ha hecho falta en esta crisis más prevención, pero también ha hecho falta más coordinación. En los Estados miembros ha habido luces y sombras en la gestión de esta quiebra ha habido descoordinación, concretamente en mi comunidad autónoma, las Islas Baleares. Pero, sobre todo, tenemos que reflexionar sobre la protección de determinados agentes y bienes cuando se produce una quiebra. Confío en la comisaria Thyssen, que tiene una sensibilidad especial, para poder movilizar los fondos —Fondo Social Europeo, FEDER, Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización— y en que Europa dé la mano a los Estados miembros para poder paliar sobre todo los efectos humanos en este sector tan importante que es el turismo.